Herr Präsident! Ich habe gegen den Bericht meines Kollegen Othmar Karas gestimmt, weil ich ihn für eine einzige Schaufensterpuppe halte.

Man hat schon ganz andere Regeln gebrochen.

Es gibt zahlreiche Umgehungsmöglichkeiten. Es gibt keinen Kulturwandel im Bankensektor.

Wenn ich mir nur anschaue, wie sich der ursprüngliche Artikel 90, der diese Frage regeln soll, im Vergleich zu dem jetzt beschlossenen Artikel 90 geändert hat, dann sieht man, dass es sich die Bankmanager wieder gerichtet haben.

Letztlich füttern wir weiterhin Banken durch, die man in Wirklichkeit pleitegehen lassen muss. Der einzige bereinigende Effekt, der eintreten würde, wäre, wenn Spekulanten ihre Spekulationen verlieren, wenn man die Banken pleitegehen lässt.